Hvala za besedo, predsedujoči! Spoštovana direktorica agencije, kolegice in kolegi! Agencija je nacionalni regulativni organ na področju trga za električno energijo, zemeljskim plinom ter na področju regulacije oskrbe s toploto. Program dela agencije za leto dva devetnajst na področju ekonomske regulacije je usmerjen v analiziranje in spremljanje skladnosti poslovanja podjetij, s pravili agencije, ki so bila sprejeta v letošnjem letu. Prav tako pa bo agencija spremljala in izvajala monitoring energetskega trga, njene ugotovitve pa bodo v pomoč energetskim podjetjem pri odločanju za investicije. Na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov bo agencija še naprej izvajala podporno shemo in objavila dva razpisa za vstop naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov. Kar se zadeva finančnega poslovanja, je razvidno, da se viri, ki so namenjeni financiranju, ne povečujejo, prav tako ni predvidenih novih zaposlitev. V Slovenski demokratski stranki bomo program dela in finančne načrte Agencije za energijo podprli. Hvala.